Ich darf Frau Kadenbach zunächst mal für den Bericht danken, auch dem Kommissar, dass Sie das Thema so prominent behandeln.

Das fängt an in der Humanmedizin, dass gegen Schnupfen immer noch Antibiotika verschrieben werden.

Da werden prophylaktisch, metaphylaktisch Antibiotika eingesetzt, weil man zu viele Tiere in zu engen Ställen hält und weil die Tierhaltung nicht entsprechend ausgestaltet ist.

Das billige Fleisch wird uns irgendwann mal sehr teuer zu stehen kommen, wenn wir so weitermachen. Und tatsächlich müssen wir auch darauf hinweisen, dass in der Tiermast ja mehr Antibiotika eingesetzt werden als im Humanbereich.

Ich glaube, wir sind uns einig Wir brauchen mehr Schulung, wir brauchen mehr Forschung, vor allem in Richtung von Alternativen. Der Einsatz von Antibiotika muss das letzte Mittel sein, nicht das erste Mittel, das wir einsetzen.